La stratégie Europe 2020 et son initiative phare, une Union de l'innovation, ont été entérinées pour sortir l'économie européenne de la crise et affronter les défis sociaux.

Deuxièmement, le Livre vert de la Commission intitulé Quand les défis deviennent des chances vers un cadre stratégique commun pour le financement de la recherche et de l'innovation dans l'Union européenne propose d'importantes améliorations du programme de recherche et de l'innovation qui feront partie du prochain cadre financier pluriannuel de l'Union européenne. D'abord, l'idée est d'associer la recherche à l'innovation en réunissant tous les instruments pertinents de l'Union européenne dans un cadre stratégique commun permettant de mettre en place des stratégies véritablement transversales qui couvrent l'intégralité des systèmes d'innovation, depuis la recherche jusqu'au développement technologique, à la démonstration et au marché. Par ailleurs, il est proposé de lier le financement de l'Union européenne aux défis sociétaux majeurs tels que le changement climatique. Le but serait d'utiliser le financement de l'Union européenne comme levier pour obtenir davantage de financements privés, entre autres, dans le domaine de l'innovation des technologies vertes. Enfin, le Livre vert pose la question de savoir comment le financement de l'Union européenne serait employé pour soutenir aussi les petites et moyennes entreprises. La Commission a invité les parties prenantes à soumettre des contributions au sujet du Livre vert avant le 20 mai 2011. Par la suite, la Commission présentera ses propositions législatives pour le futur financement de l'Union européenne de la recherche et l'innovation vers la fin de cette année.